herra forseti ég mun hér gera grein fyrir áliti fjárlaganefndar um ársskýrslu ríkisendurskoðunar fyrir starfsárið tvö þúsund og sex og um leið fjalla örlítið um þær upplýsingar sem koma fram í umræddri ársskýrslu að öðru leyti vil ég víkja hér að orðum hæstvirts forseta hér við setningu þingfundar er hæstvirtur forseti kynnti hér þá skýrslur sem nú eru til umræðu hér á alþingi annars vegar þessa skýrslu ríkisendurskoðunar og hins vegar skýrslu umboðsmanns alþingis skýrsla ríkisendurskoðunar fyrir árið tvö þúsund og sex hefur að sjálfsögðu verið tekin til umfjöllunar af öðrum heldur en okkur enda er hún opin fyrir hverjum sem vera vill og hver og einn getur nálgast hana á vef ríkisendurskoðunar eða þá fengið hana

tók skýrsluna til umfjöllunar í framhaldi af umræddri nýbreytni er hæstvirtur forseti kom hér að í morgun

herra forseta þá vil ég hér gera grein fyrir álitinu en þar segir fjárlaganefnd hefur fjallað um skýrslu ríkisendurskoðunar á fundi og fengið ríkisendurskoðanda til fundar við sig skýrslan er í senn starfsskýrsla til þingsins og samantekt á upplýsingum um þau mál sem stofnunin hefur fjallað um á árinu tvö þúsund og sex og telur rétt að kynna alþingi ríkisendurskoðun starfar á vegum alþingis og endurskoðar ríkisreikning og reikninga þeirra aðila sem hafa með höndum rekstur og fjárvörslu á vegum ríkisins enn fremur annast stofnunin eftirlit með framkvæmd fjárlaga og er þingnefndum til aðstoðar við störf er varða fjárhagsmálefni ríkisins og ríkisendurskoðun er engum háð í störfum sínum forsætisnefnd getur þó ýmist að eigin frumkvæði eða samkvæmt óskum þingmanna krafist skýrslna um einstök mál er falla undir starfsemi ríkisendurskoðunar eins og skýrslan ber með sér eru viðfangsefni ríkisendurskoðunar fjölbreytt stofnunin varði fimmtíu og átta prósent allra virkra vinnustunda til fjárhagsendurskoðunar sautján prósent til stjórnsýsluendurskoðunar sex prósent til innra eftirlits og sex prósent til endurskoðunar upplýsingakerfa

sex prósent tímans til verkefna á laga á umhverfissviði og sjö prósent til yfirstjórnar og annarra verkefna meðal annars gæðaeftirlits og aðstoðar við önnur svið stofnunarinnar það er mikilvægt fyrir fjárlaganefnd og þingmenn að fá skýrslu með þessari innsýn í eftirlitsstarfsemi ríkisendurskoðunar en slíkar upplýsingar eru til þess fallnar að styrkja það sjálfstæða eftirlitshlutverk sem alþingi hefur gagnvart framkvæmdarvaldinu undir þetta álit fjárlaganefndar skrifa auk þess er hér talar háttvirtir þingmenn kristján þór júlíusson guðbjartur hannesson jón bjarnason illugi gunnarsson bjarni harðarson ásta möller steinunn valdís óskarsdóttir guðjón a kristjánsson

forseti samkvæmt lögum um starfsemi ríkisendurskoðunar ber henni að semja skýrslu um störf sín á liðnu almanaksári og leggja fyrir alþingi en ríkisendurskoðun starfar á vegum alþingis samanber lög um ríkisendurskoðun númer áttatíu og sex frá nítján hundruð níutíu og sjö

og reikninga fyrir aðila sem hafa með höndum rekstur og fjárvörslu á vegum ríkisins samanber fertugustu og þriðju grein stjórnarskipunarlaga númer þrjátíu og þrjú frá nítján hundruð fjörutíu og fjögur eins og ég gat um áðan í áliti fjárlaganefndar þá getur ríkisendurskoðun einnig

en jafnframt og enn fremur eins og segir í lögum um ríkisendurskoðun þá skal hún annast eftirlit með framkvæmd fjárlaga og vera þingnefndum til aðstoðar við störf er varða fjárhagsmálefni ríkisins

á þingi og annars staðar til að mynda í tengslum við umræðu um fjárlög og fjáraukalög þá hef ég vikið sérstaklega að því að þingheimi og ekkert síður fjárlaganefndinni beri að virða það mikla verkefni sem ríkisendurskoðun hefur varðandi eftirlit með framkvæmd fjárlaga og hefur fjárlaganefndin einsett sér það að skoða þau mál með breyttum áherslum og hefur tekið það sérstaklega fyrir og er að fylgja því eftir ársskýrslan er eins og áður var sagt fyrir árið tvö þúsund og sex fyrir síðasta ár og var hún gefin út og birt í marsmánuði síðastliðnum það má kannski segja sem svo að það skýtur skökku við að standa hér um miðjan nóvembermánuð og vera að fjalla um skýrslu sem gefin var út á vormánuðum en skýrslan er gefin út með sama hætti og gert hefur verið á liðnum árum og vil ég hvetja þá þingmenn sem ekki hafa kynnt sér efni hennar að kynna sér það enda er skýrslan efnismikil og fer mjög ítarlega yfir starfsemi ríkisendurskoðunar og skiptir ríkisendurskoðun hér skýrslunni upp í nokkra kafla þannig að lesanleiki hennar er mjög aðgengilegur en skýrslan er í sjálfu sér og í meginatriðum með hefðbundnu sniði í henni er meðal annars gerð grein fyrir starfsskyldum stofnunarinnar starfsemi hennar á árinu tvö þúsund og sex markmiðum með endurskoðun á leiðum og leiðum að því marki en jafnframt er gerð stutt grein fyrir þeim skýrslum leiðbeiningarritum og greinargerðum sem stofnunin gaf út á árinu og fyrir starfi einstakra sviða hennar þá er gerð sérstök grein fyrir ýmsum kennitölum um umsvif og árangur ríkisendurskoðunar á árinu tvö þúsund og sex en skýrslan geymir einnig nokkrar greinar þar sem nánar er vikið að tilteknum þáttum í starfi stofnunarinnar verkefnum hennar og áherslum og þar á meðal er grein um eftirlit stofnunarinnar með þeirri þjónustu sem jafnt opinberir aðilar sveitarfélög og einkaaðilar veita almenningi en ríkið greiðir fyrir að hluta til eða að öllu leyti í þeirri umfjöllun er meðal annars fjallað um viðleitni stofnunarinnar til að meta hvernig að þjónustunni er staðið og hvort unnt sé eða jafnvel nauðsynlegt að efla hana eða bæta á einhvern hátt

í því áliti er gerð grein fyrir því hvernig vinnutíma stofnunarinnar er varið en það má segja að starfsemi ríkisendurskoðunar á árinu tvö þúsund og sex og afrakstur voru í meginatriðum með

stofnunin skilaði álíka mörgum ársverkum bæði árin eða rúmum fjörutíu og níu ríkisendurskoðandi gerði fjárlaganefndinni grein fyrir því að óvenjumiklar breytingar hefðu orðið hins vegar á starfsmannahaldi þetta ár og varð

þess hér að fjárheimildir ríkisendurskoðunar eru markaðar í fjárlögum og fjáraukalögum og námu á árinu tvö þúsund og sex alls þrjú hundruð níutíu og þrjár milljónir og hækkuðu um níu komma tvö prósent frá árinu á undan rekstrargjöld hennar að frádregnum tekjum af seldri þjónustu námu rúmum þrjú hundruð sjötíu og þrjár milljónir króna á árinu tvö þúsund og sex og hækkuðu um þrjátíu og eina milljón króna eða níu komma eitt prósent og rekstur stofnunarinnar varð því tuttugu milljónir króna innan fjárheimilda ársins í fjórða grein laga um ríkisendurskoðun númer áttatíu og sex frá nítján hundruð níutíu og sjö segir orðrétt við fyrstu grein segir orðrétt reikningar ríkisendurskoðunar skulu endurskoðaðir af löggiltum endurskoðanda sem tilnefndur er af forsætisnefnd alþingis og reikningsskil ríkisendurskoðunar skulu birt í ríkisreikningi

og staðfesting á honum og staðfesta ríkisendurskoðandi og skrifstofustjóri ársreikninginn með undirritun sinni þeir sigurður þórðarson ríkisendurskoðandi og sveinn arason skrifstofustjóri en jafnframt er reikningurinn áritaður af gunnari sigurðssyni endurskoðanda og þar segir með leyfi forseta að endurskoðunin hafi verið í samræmi við ákvæði laga um ríkisendurskoðun og góða endurskoðunarvenju en í því felist meðal annars að sannreyna að ársreikningurinn sé í öllum meginatriðum án annmarka að kanna innra eftirlit og meta hvort það tryggir viðeigandi árangur að kanna hvort reikningar séu í samræmi við heimildir fjárlaga fjáraukalaga og annarra laga lögmæt fyrirmæli starfsvenjur og rekstrarverkefni þar sem það á við og kanna og votta áreiðanleika kennitalna um umsvif og árangur af starfseminni ef þær eru birtar með ársreikningi og það er álit gunnars sigurðssonar endurskoðanda eins og hér segir með leyfi herra forseta það er álit mitt að ársreikningurinn gefi glögga mynd af afkomu ríkisendurskoðunar á árinu tvö þúsund og sex og efnahag

dags dag þrítugasta og fyrsta desember tvö þúsund og sex og breyting á handbæru fé á árinu tvö þúsund og sex í samræmi við lög og reglur og góða reikningsskilavenju fyrir a hluta stofnanir og líkt eins og hér hefur komið fram er rekstrarreikningur efnahagsreikningur sjóðsstreymi og skýringar reiknings til upplýsingar fyrir þá sem vilja kynna sér efni rekstrarfyrirkomulags ríkisendurskoðunar en að öðru leyti mun ég ekki fara hér yfir hvernig rekstrarkostnaðurinn skiptist eða einstaka þætti þó með tilvísun til þess sem ég hef sagt hér áður um fjárheimildir ríkisendurskoðunar og hvernig rekstrargjöld þróuðust meðal annars ég vék hér örlítið að stöðugildum og starfsmannahaldi með tilliti til starfsmannaveltu hér fyrr í ræðu minni en í árslok tvö þúsund og sex voru starfsmenn ríkisendurskoðunar fjörutíu og sjö eða tveimur færri en í árslok tvö þúsund og fimm en unnin ársverk urðu engu að síður nánast jafnmörg og árið tvö þúsund og fimm eða rúm fjörutíu og níu í skýrslunni kemur meðal annars fram að af fastráðnum starfsmönnum voru karlmenn tuttugu og sjö eða fimmtíu og sjö prósent og konur tuttugu eða fjörutíu og þrjú prósent það hlutfall er svipað og þrjú undanfarin ár þar á undan til þess að þingheimur geti gert sér grein fyrir því hvernig umfang stofnunarinnar er þá er rétt að geta þess að á árinu tvö þúsund og sex skiluðu starfsmenn alls sjötíu og tvö þúsund sex hundruð vinnustundum við endurskoðun og að auki keypti stofnunin þjónustu af alls fjórtán endurskoðunarskrifstofum sem svaraði tæplega til þrjú þúsund sjö hundruð vinnustunda en líkt og jafnan áður þá ver stofnunin mestum tíma til fjárhagsendurskoðunar eða eins og kemur fram í áliti fjárlaganefndar fimmtíu og átta prósent allra virkra vinnustunda í skýrslunni kemur fram að miðað við flestar aðrar systurstofnanir í nágrannalöndum okkar er hlutfall fjárhagsendurskoðunar fremur hátt hjá ríkisendurskoðun enda áritar hún ársreikninga flestra stofnana og fyrirtækja ríkisins í öðrum löndum láta sambærilegar endurskoðunarstofnanir sér yfirleitt nægja úrtak hjá þeim er hlutur stjórnsýsluendurskoðunar oftast stærri en hér á landi hér er rétt að taka það upp og birta hér upplýsingar um það hvernig umfangið í umræddri áritun er en á árinu tvö þúsund og sex þá áritaði ríkisendurskoðun alls þrjú hundruð þrjátíu og sjö ársreikninga og samdi tvö hundruð fjörutíu og eitt endurskoðunarskýrslu er það sambærilegt og árið þar á undan en þess ber að geta í þessu sambandi að ríkisaðilar í ríkisreikningi eru um fjögur hundruð gríðarlega umfangsmikill en við fjárhagsendurskoðun hefur ríkisendurskoðun á undanförnum árum lagt áherslu á að kanna valin atriði í starfsemi stofnana og fyrirtækja ríkisins sem varða starfsmenn þeirra aðföng umsýslu með fé og innra eftirlit þessi atriði hafa líkt eins og er í góðri endurskoðunarvenju verið mismunandi frá einu ári til annars allt eftir mati á mikilvægi þeirra og áhættunni sem tengist þeim en í grundvallaratriðum þá miðar slík athugun þó ævinlega að því sama að auka aðhald í ríkisrekstri bæta umhirðu með eignum og fjármunum hins opinbera og efla innra eftirlit stofnana ríkisins athugun getur byggst á úrtaki innan allra þeirra stofnana sem endurskoðaðar eru og slíkt úrtak gefur nokkuð góða mynd af því hvernig þessum málum er almennt varið það er gerð grein fyrir niðurstöðum þessara athugana í skýrslum meðal annars um endurskoðun ríkisreiknings fyrir tvö þúsund og fimm og síðan í skýrslu sem við höfum nýlega fengið kynnt í fjárlaganefnd fyrir ríkisreikning árið tvö þúsund og sex vil ég nota hér nota hér tækifærið til þess í raun og veru að þakka starfsmönnum og ríkisendurskoðanda fyrir slíkar athuganir því þær gefa okkur sem erum að fjalla um fjárveitingar fjárheimildir og fjárlög hverju sinni má segja miklar og mjög góðar upplýsingar um ýmislegt sem fer fram í ríkisrekstrinum í skýrslunni er í raun og veru fjallað einnig um stjórnsýsluúttektir og vil ég ekki nota tíma minn sérstaklega til þess að tiltaka þær úttektir en þær skýrslur veita ekki aðeins sértækar upplýsingar um tilteknar stofnanir heldur einnig um stöðu þeirra innan þess málaflokks og hvet ég aðila til að kynna sér þær þar sem þær er hægt að nálgast en hins vegar ber að nefna hér að í tengslum við innra eftirlit var lokið við níu skýrslur á árinu tvö þúsund og sex tengdar nánar tilteknum stofnunum ríkisins og tvær þeirra meðal annars lutu að tilteknum þáttum í tekjubókhaldskerfi ríkisins en sú þriðja fjallaði um fasteignamat ríkisins ég vil einnig vekja athygli á því að þessi þáttur í sjálfu sér hvorutveggja hefur haldið hér áfram og það er mikill áhugi almennings á opinberum skýrslum ríkisendurskoðunar en hann hefur aukist verulega á undanförnum árum sem dæmi að þær tvö hundruð og tólf skýrslur sem birtar eru á heimasíðu ríkisendurskoðunar voru opnaðar rúmlega þrjátíu og eitt þúsund sinnum á árinu tvö þúsund og sex eða að jafnaði hundrað fimmtíu sinnum og þætti einhverjum við skýrslugerð það vera ansi gott innlit að það sé verið að nálgast þær með þessum hætti en stofnunin hefur í raun og veru stigið þau skref að gera öllum jafnt undir höfði að afla sér þessara upplýsinga og hvatt meðal annars aðila til þess að nálgast þær við höfum vissulega hér á þessu ári við þingmenn í fjárlaganefnd fengið fleiri skýrslur til umfjöllunar og vil ég hér sérstaklega vekja athygli á skýrslu um framkvæmd fjárlaga fyrir árið tvö þúsund og sex sem er í raun og veru enn í meðferð hjá fjárlaganefnd við höfum fengið kynningu á henni frá ríkisendurskoðanda og munum við skila sérstöku áliti um þá skýrslu við erum hér með í kynningu og meðferð eins og ég kom hér að áðan ríkisreikning vegna ársins tvö þúsund og sex og sérstaka skýrslu og yfirferð ríkisendurskoðanda vegna þess svo á fjárlaganefndin eftir að fjalla um tvær skýrslur sem nýlega hafa komið út annars vegar vegna sankti jósefsspítala og sólvangs í hafnarfirði og hins vegar vegna

maður aðeins þvælir hér til suðurlandi eða austurlandi það er nú líklegast heilbrigðisstofnun austurlands sem við eigum eftir að fjalla um og gefa okkar álit á þeim skýrslum nú en herra forseti ég er að fara að ljúka þessari umfjöllun og hleypa hér að áhugasömum þingmönnum sem hafa kynnt sér efni skýrslunnar og vilja taka þátt í þessari umræðu hér ég hef hér vikið að verkefnum ríkisendurskoðunar ég hef hér greint frá áliti fjárlaganefndar og einnig vísað til laga um ríkisendurskoðun frá nítján hundruð níutíu og sjö númer áttatíu og sex og hvet aðila til að kynna sér þau en umfang á verkefnum ríkisendurskoðunar eru gríðarleg hér innanlands en ríkisendurskoðun tekur einnig þátt í alþjóðlegum samskiptum á sínu sviði og hún er aðili að fjölþjóðlegum samtökum um endurskoðun auk þess sem hún hefur mjög gott samband við systurstofnanir í nágrannaríkjum ríkisendurskoðandi sigurður þórðarson situr nú í átta manna stjórn evrópusamtaka ríkisendurskoðana og má minna á að tuttugasta og fyrsti stjórnarfundur þeirra var haldinn í reykjavík í septembermánuði tvö þúsund og sex stofnunin hefur einnig tekið þátt í nokkrum alþjóðlegum endurskoðunarverkefnum á árinu tvö þúsund og sex meðal annars endurskoðun hjá efta og þá hefur stofnunin um nokkurra ára skeið endurskoðað þróunarverkefni í afríku sem þróunarsamvinnustofnun íslands stendur að og styrkir um störf stofnunarinnar á árinu tvö þúsund og sex nægir að vísa til umræddrar ársskýrslu og þar sem nánar er gerð grein fyrir í megindráttum starfsemi ríkisendurskoðunar og vil ég því hér að lokum flytja ríkisendurskoðun ríkisendurskoðanda og starfsmönnum hennar þakkir fyrir vel unnin störf á því ári sem hér hefur verið fjallað um og vænti þess að eiga gott samstarf við ríkisendurskoðun hér eftir sem hingað til í fjölbreyttum verkefnum sem við erum að fjalla um hér innan þingsins innan fjárlaganefndar innan forsætisnefndar og á fleiri stöðum